Actuala criză economică și financiară reprezintă un test important pentru Europa care, mai mult ca oricând, trebuie să fie unită pentru a lua măsuri care vor permite o redresare a economiei în cel mai scurt timp. Bugetele statelor membre sunt supuse la presiuni mari pentru a face față acestor provocări, motiv pentru care trebuie găsite cele mai bune instrumente și acțiuni care să le permită acestora să nu depășească foarte mult limitele prevăzute de Comisie pentru deficitul bugetar și să nu existe măsuri protecționiste ale unora din statele membre sau în favoarea unor producători privați. Asemenea decizii trebuie să treacă rapid prin procedurile de adoptare pentru a evita extinderea crizei și, mai ales, pentru a permite recâștigarea încrederii în piețele financiare și a evita extinderea crizei și în domeniul politicului, având în vedere și apropierea alegerilor pentru Parlamentul European. O soluție posibilă de finanțare a cheltuielilor publice ar putea fi emiterea de euro obligațiuni. Trebuie însă să luăm în calcul și riscul că, prin măsurile luate, ne îndatorăm excesiv și este greu de evitat să nu ajungem la situația de a lăsa pe umerii generațiilor viitoare plata acestor datorii.